Monsieur le Commissaire, chers collègues, je remercie la rapporteure, Mme Bastos, pour son travail et sa collaboration fructueuse avec les membres de la commission de la culture et de l'éducation, dont je suis membre. Nous partageons en effet le constat de la Commission européenne quant au besoin d'élever le niveau de qualification des jeunes Européens et à la nécessité de redéfinir certaines compétences dont les apprenants peuvent avoir besoin aujourd'hui. Nos propositions ne doivent pas se limiter à répondre aux besoins des bassins d'emplois mais doivent aussi garantir un accès égal et universel à une éducation publique de qualité et à l'apprentissage tout au long de la vie, afin de favoriser l'épanouissement intellectuel et social de tous les citoyens, et des jeunes en particulier, étant donné leur taux de chômage excessif inacceptable. Pour ce faire, deux aspects me paraissent essentiels premièrement, les compétences dans le domaine du numérique, qui sont de plus en plus importantes pour notre société de la connaissance en mutation. L'accent devrait d'abord être mis particulièrement sur les initiatives d'alphabétisation, de remise à niveau et d'actualisation des compétences essentielles en matière de technologie d'information et de la communication,

Les États membres devraient donc, ensuite, intégrer la culture numérique dans les systèmes d'enseignement et de formation, tout en enseignant une approche critique des formes modernes de communication et des contenus des médias. Deuxièmement, plus généralement, l'éducation et la formation ont toute leur place dans le Green New Deal que nous écologistes, souhaitons mettre en place au sein de l'Union européenne.